Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovana gospa ministrica Alenka Bratušek, zdaj midva ne bova govorila samo o nekaj štajerski cesti, ampak o zelo pomembnem infrastrukturnem objektu, to je seveda o letališču Maribor, pa tudi o kakšnih datumih vas bi želel povprašati. Zdaj, znano je, da se ta, nekredibilni kitajski najemnik poslavlja s petnajstim julijem po vsega dveh letih praznih obljub, čeprav je podpisal pogodbo za petnajst let, ne, in obljubljal nove redne linije, neke nove razvojne cikle. Vse skupaj padlo dejansko v vodo. zdaj, kot Mariborčan, kot Štajerec, in di ki prihajam iz lokalnega okolja, res je, nekako grenak preizkus, priokus da smo bili še nekako, ne, enkrat več naplahtani, ne, s tako s strani, mestnih oblastnikov kot s strani države zdaj. Vi verjetno se strinjate, da delujoče mariborsko letališče je še koliko pomembno za razvoj regije, tudi države, in da bi tudi država morala nekako prepoznati to konkurenčno prednost, ne, drugega največjega letališča v v državi. Zdaj, začasno prevzema maja vodenje upravljanje mariborskega letališča Družba za upravljanje investicij. Pa me zdaj, tukaj na tem mestu zanima, zdaj vi ste rekli mislim, da celo, javno pred dnevi, da, ne glede na to, da ni, da ni to zagotovilo, da se bo letališče, tudi šestnajstega julija, da bo obratovalo, ne, zato me zdaj zanima, glede na to, da, DRI še nima licence za upravljanje z letališčem, kdaj bo stekel ta postopek za pridobitev prometne licence. Vam bo to uspelo od petnajstega julija? Kdaj, če sploh razmišljate, nov razpis za novega koncesionarja po tem, ne, po tej kratkoročni intervenciji države? In pa, predvsem ključno vprašanje, kako boste nekako zagotovili, da ne bo še en slab, en nekredibilen upravljavec letališča, ki se bo pol, na hitro, poslovil? Seznanili so vas tudi z državnim prostorskim načrtom, ki na območju letališča, ne ne predvideva umestitve železniške proge do letališča, kar bi bilo seveda zelo pomembno, sodelujete pri tem vprašanju z Ministrstvom za okolje in prostor, pa nam morda, pri vseh teh vprašanjih navedete kako časovnico, tako pri vprašanju licence kot pri, tem prostorskem umeščanju, že omenjenega. Hvala zaenkrat.